Predsedujoči, hvala za besedo. V današnji razpravi in tudi drugače v medijih je na veliko prisotno govorjenje in ločevanje med gospodarstvom in negospodarstvom. Iz nekega bolj, bi rekel, laičnega populističnega stališča, da ločujemo med javnim in zasebnim sektorjem v smislu, da zasebni ustvarja, javni pa zapravlja. To smo imeli tudi en vlakec nekaj časa narisano nazaj. Ampak v tem treba povedati, da tega ločevanja resna ekonomska veda ne pozna, niti niti ne obstaja v nobenih uradnih dokumentih niti statistiki, ker o tem smo danes dosti poslušali. In se sam ... Edina resnična in stvarna dilema v družbi je ločevanje med tržno in netržno organizacijo proizvodnje. Gre za vprašanje, kaj je za družbo bolj racionalno in primerno. Ali neko proizvodnjo dobrin, produktov, storitev, ki jih ljudje, institucije potrebujejo, prepustiti svobodni iniciativi. To je financiranje, ta se financira skozi tržno prodajo. Ali pa je bolje organizirati plansko in stabilno po netržnih principih. To je, pomeni financiranje skozi davke, prispevke in tako naprej. Če ponazorimo, v tržnem sektorju bi pač morali omogočiti izgradnjo več vzporednih konkurenčnih železnic, cest, zdravstvenih sistemov, elektrovodov, policij in uprav. To zdrava pamet pove, da bil čisti nesmisel. Te dileme se je vladajoča buržoazija že daleč nazaj, leta nazaj zavedala, pred mnogimi leti. V času železnega kanclerja Otta von Bismarcka so tako uvedli javno zdravstvo in javno pokojninsko varstvo, ker so videli, da je to veliko bolj racionalno in za njih koristno. Sedaj, ko večina tržne proizvodnje, posebej finančne, vodijo v nameščene uprave, ne več lastniki, ki so plačani od dobička, ti enostavno in neumorno v iskanju po več ne vidijo več širše slike in bi želeli dobičke ustvarjati tudi na področju tipičnega javnega sektorja. Ni več modrosti nekdanje buržoazije. Da je temu tako, da pri proizvodni dobrin sploh ne obstaja ločevanje na gospodarsko "dejavnost", in na drugi strani na negospodarstvo, beri javno upravo, jasno pokaže tudi način spremljanja in zbiranja podatkov v svetu, v Evropi in Sloveniji. Eurostat in Statistični zavod Slovenije, spremljata podatka z ločevanjem na tržne in netržne proizvajalce. To je po kvalifikaciji iz Statističnega zavoda Slovenije in po evropskem računu. Javna uprava je brez dvoma del proizvodnje, saj gre za proizvodnjo dobrin, ki jih posamezniki in javnost potrebujemo, javni javni sektor prispeva tudi k družbenem bruto produktu nekje dvajset procentov, še več, dobrine, ki jih ustvari javni sektor, so nujnost, da družba sploh urejeno deluje in da imajo podjetniki in podjetja možnosti ustvarjati profit. Vsi potrebujejo proizvode javne uprave in javnih storitev, to je varnost, neki pravni red in šolanje in zdrave ljudi, ceste. Torej, če bi šlo za konkurenco, bi postavljali več vzporednih cest, več policij, več vojsk. Rezultati obsežne raziskave Svetovne banke v virih nacionalnega bogastva, ki je zajela sto dvajset držav sveta, jasno kažejo, da je glavni vir bogastva v razvitih državah nikakor niso naravni viri in proizvodni kapital, temveč neotipljivi kapital, znanje, sodelovanje, delovanje institucij, enostavnost postopkov. No, mi pa čez naše institucije vsakodnevno udrihamo in udrihamo, kot da niso naše, kot da so to neki baraboni, ki vodijo to državo in dubena, nobena institucija nič ne velja. Danes smo to parkrat čuli. Je pa res nekaj, ne, je pa razlika med tržnim in netržnim gospodarstvom, med tržno in netržno proizvodnjo v tem, ko pridejo slabi časi, ne, ali pa, če se ne znajde tisti, ko proizvaja za trg dobro, če se ne prilagodi, ne, pač izgine s trga. Medtem ko netržni ostane, ostane na proizvodnji, in tako je tudi prav, kaj bi, tržni ne bi imel vzdrževanja v cesti, ne bi imel elektrike, ne bi imeli, da ne rečem, zdravstvene oskrbe. Tudi v tej dvorani smo na veliko čuli in govorili in udrihali o javni upravi, o državi, kako je neracionalno organizirana in tako naprej. Predimenzionirana. Pa to sploh ni res. Javni sektor, brez nobenega dvoma, bom zopet, prispeva k družbenem bruto produktu. če pogledamo nekaj primerjav z drugimi državami v Evropi, je povsem jasno, višji, kot je bruto družbeni produkt nasproti mojemu prijateljev Horvatu, da tako rečem, ne, večji je prispevek netržnega, večji delež je prispevek netržnega sektorja, če pogledamo. Delež davkov v, malo so stari podatki, se opravičujem, sedemnajstega leta, dva tisoč sedemnajst, Slovenija, delež davkov v bruto družbenem produktu je sedemintrideset celih tri, povprečje je v EU je osemintrideset pet osem najrazvitejših držav ima devetintrideset devet. Delež zaposlenih v javnem sektorju, pri nas je dvaindvajset procentov, povprečje je EU je sedemindvajset procentov, osem najrazvitejših držav EU je trideset procentov. Delež zaposlenih v javnem sektorju, pri nas je osem osem procenta, povprečje EU je devet sedem najrazvitejši imajo enajst sedem in delež BDP-ja, najrazvitejši imajo dvajset, mi imamo pa malo pa izpod sedemnajst procentov kar prispevati, zato ker je manjši. Iz zgornje, iz te preučitve vidimo, da Slovenija po obsegu javnega sektorja sodi med dežele, kjer je ta sektor sorazmerno skromen, tako po obsegu zaposlenih kot po deležu pobranih davkov. Glede na učinke, ki jih po primerljivih kriterijih ustvarja recimo zdravstvo in šolstvo, pa sodimo v vrh. Lahko bi zaključili, da je slovenski javni sektor evropsko primerljiv in sodi med bolj produktivne. Da je pravzaprav tudi učinkovitost nadpovprečja. Zato mislim, da moramo tu paziti temu splošnemu mnenju reči, da da to ne velja. Medtem ko je gospodarski zasebni sektor, če tako rečemo, dvajset procentov po produktivnosti izpod evropskega povprečja. Še nekaj bi rad povedal. Danes govorimo o davkoplačevalcih, ne. Evo, vzamem, revidiram proračun podatke za za lansko leto, ne. Davek na dodano vrednost je daleč največji. To so davkoplačevalci, to je tri milijone sedemsto šestinpetdeset, tri milijarde sedemsto šestinpetdeset milijonov, se opravičujem. In trošarine so milijardo petsto devetinpetdeset. Kdo to plačuje? Kdo mi? Kaj pa štiri milijone turistov tega ne plačuje? Ne pozabimo. Tudi oni so davkoplačevalci. Ne, bomo rekli. Dohodnina je naslednja pol, je milijardo dvesto osemdeset, dohodki od pravnih oseb, davek od dohodkov pravnih oseb je osemsto petinštirideset in potem imamo kapitalske prihodke, tudi nekaj država tudi na kapitalu No, pa poglejmo teh sto petdeset osemsto, osemsto, Davek od dohodkov pravnih oseb je osemsto petinštirideset, ne, nič ne damo za gospodarstvo. Če pogledam Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, za razvojno lokalno razvojno infrastrukturo devetinštirideset milijonov, spodbude za rast in razvoj podjetij šestindvajset milijonov, podpora tehnološkim razvojnim podjetjem dvaindvajset, spodbuda tujih investicij in odprtosti gospodarstva, dvaindvajset tudi, podpora razvoja turizma, kot smo rekli, štiri milijone turistov, imamo, dvanajst milijonov. In tako naprej. Torej nič ne naredimo na gospodarstvu. Kje je moj Horvat, podatke, če kaj prebere proračun, in, in, in rezultate proračuna, ne. Zdaj pa na drugo stran, ko ni nobenega več v teh, ne. Jaz se do zdaj imam obe strani so potrebne razmišljanja in to v celem svetu razdeljeni. Eni se bolj so nagnjeni k temu, dajmo tistim, ki proizvajajo in naredijo in tako je prav, druga pa dajmo tudi poskrbeti za socialno pravičnost, za enakost in tako naprej, ne. Zdaj, ko so, levica oziroma moja desna zdaj na tem, ne, bom rekel tako, ne. Samo iz tega proračuna z Ministrstva za delo, ker jaz vodim pač odbor in je tudi kolega Juri v tem odboru, in še in še kdo tule, ne. Tudi Jože, ne. Od tam gre za te socialne transferje milijarda dvesto. Iz drugih ministrstev pa še milijardo dvesto pa tako. Po podatkih, ko je skupaj seštela, državna sekretarka je dve milijardi pa pol. To je za razlika glede na leto osemnajst je to sto petinpetdeset milijonov. In mi uničujemo, so padle težke besede, socialno državo in tako naprej. Torej petindvajset procentov proračuna gre za socialo, da ne govorimo še na lokalni ravni. Ker, kar sektor države, veste, da je dvajset milijard, ne. Torej, kako lahko trdimo, da je da ni razvojno usmerjen, jaz mislim, da ima način govorjenja, pa tudi veliko je govora o teh malih podjetjih, koliko nas rešujejo. Jaz sem zdaj mimogrede potegnil samo statistiko od SURS-a, ne. Velika in srednja podjetja, ki jih je ena cela dva procenta vseh podjetij, ne. Ker vseh podjetij, jaz sem imel v glavi dvesto tisoč, to so tudi moji za nazaj podatki, ker niso zbrani, drugače. Ampak v teh podjetjih je več kot štiriinpetdeset procentov zaposlenih in ustvarjajo več kot šest procentov prihodka. Torej ena cela dva procenta podjetij, da vemo o pomembnosti in teži. Evo, je prišel moj kolega. Tako, da, da te zadeve niso tako enoznačne. In še nekaj bi rekel. Nedavno sem malo prebiral besede in sem šel in sem naletel na enega Harryja Frankfurta. Profesorja, doktorja na Princetonu, eni najbolj znanih univerz na svetu. On je davnega leta tisoč devetsto petinosemdeset izdal, nekaj je proučeval, delal in pol je izdal esej. Ta esej se je imenoval On Bullshit, tako v slovenskem prevodu, ker se je ta izraz prijel, pomeni v bistvu, najbližje bi bil, bi bil kaj nakladanje. Torej, on je, se je posvetil in teoretično obdelal ter tudi razvil teorijo o posebnem načinu komuniciranja, katerega namen je pridobiti publiko na svojo stran iz in pri tem je govorcu pomembno samo to, da mu to uspe. Povsem nepomembno pa je, ali med prepričevanjem prepričevanjem govori resnico ali ne. Lažnivec je nekaj drugega, lažnivec postane le, on ve, da se bo zlagal in postane lažnivec le v konkretnem primeru, ko se zlaže. Torej se more zavedati, tako je tudi po, kaj jaz vem, po pravni logiki. Nasprotno pa nakladaču za resnico prav nič ni mar. Govorec naklada oziroma govori nesmisle samo zato, da bi publiko na čustveni, ne na razumski, na čustveni ravni prepričal v svoj prav. Torej pri tem šteje samo učinek, samo rezultat, povsem nepomembno je pa, kaj in kako govori, samo da se doseže zaželeni rezultat. Jaz bi si želel, da bi imeli malo več konstruktivnega pogovora, kar smo ga imeli, in mislim, da bi se pol lažje v tem parlamentu, pogovorili in tudi, bili bolj koristni. Na koncu bi pa rekel samo to, devetdeset procentov tega proračuna je že vnaprej razdeljenega. Pod zakonom, ko so se sprejemali skozi leta, od obstanka naše države, ne, so se malo spreminjali, dodajali, ampak devetdeset procentov je v manevrskega prostora je deset procentov, kakor je tega manevrskega prostora, se jaz bojim, da je skoraj nemogoče uničiti državo in pripeljati to državo v katastrofo. Samo rezultati pa drugače govorijo. Gospodarska rast je visoka, nekdo je za to poskrbel, ne. Nekdo je tudi naredil okolje, da je ta možna, ne. Zmanjšuje se primanjkljaj, tako kot je že eden omenil. In mi smo, najvišje obresti, ko smo plačevali, smo imeli milijardo petsto, naslednje leto, lansko leto je bilo osemsto šest milijonov, za letos se pričakuje, če sem si dobro zapomnil, da bomo plačali sedemsto dvainsedemdeset milijonov obresti. Torej, več kot pol manj. Torej, gremo, bi rekel, v pravo smer in ta vlada in ta proračun se mi zdita čisto v redu in zato bomo mi proračun soglasno podprli. Hvala lepa.